ánægjulegt að koma hingað upp og mæla fyrir þessu máli hér sem allir geta verið sammála um það er gott mál þetta er mál sem ég flutti á síðasta þingi hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi og þá gekk það til velferðarnefndar og nefndinni bárust þá umsagnir frá ýmsum hagsmunaaðilum sem almennt tóku vel í þær tillögur sem frumvarpið hefur að geyma ég legg þetta frumvarp hér fram óbreytt ásamt með öllum þingflokki bjartrar framtíðar það hefur vakið mikla og sæmilega athygli þetta mál og ég held að almennt ríki nokkur eftirvænting eftir því að þetta verði að veruleika en með lögum þessum eru lagðar til breytingar á fyrirkomulagi frídaga á íslandi það hafa áður verið lagðar fram þingsályktunartillögur þar sem lagt hefur verið til að flytja það frí sem fólk hefur fengið á sumardaginn fyrsta og á uppstigningardag frá þeim fimmtudegi sem daginn ber upp á og yfir á föstudag eða mánudag þar á eftir þá hefur málið fengið nokkuð almenna umfjöllun meðal annars hefur rafiðnaðarsamband beitt sér fyrir sambærilegri breytingu vilji þjóðarinnar hefur verið kannaður nokkrum sinnum á liðnum árum

með því er ekki verið að leggja til að helgi eða hefð viðkomandi daga sé færð breytt eða rýrð heldur eingöngu að það frí sem þeim fylgir sé fært til hagræðis fyrir launþega fjölskyldur þeirra og atvinnurekendur stakir frídagar eru á margan hátt óheppilegir á vinnustöðum þeir skapa óhagræði og draga úr framleiðni og á sama hátt nýtist stakur frídagur launþegum ekki nema að nokkru leyti með vinnudag á undan og á eftir það fyrirkomulag sem hér er lagt til ætti því að auka möguleika launþega á að nýta það frí sem þeir fá með lengri helgi það er fjölskylduvænna fyrirkomulag og er til hagræðis fyrir atvinnurekendur í frumvarpinu er lagt til að veita skuli almenna frídaga vegna uppstigningardags og sumardagsins fyrsta næsta föstudag eftir þann dag sem þá ber upp á með því að færa fríið um einn dag skapast meiri tenging við upphaflega frídaginn og vísa mætti til uppstigningarhelgarinnar og fyrstu sumarhelgarinnar þar sem sumardaginn fyrsta ber stundum upp á sama dag og skírdag og föstudagurinn á eftir er þá föstudagurinn langi er kveðið á um að þegar svo sé skuli veita almennan frídag vegna hans daginn þar á undan með því lengist páskafrí og verður frá miðvikudegi þá er lagt til að fyrsta maí verði haldinn hátíðlegur fyrsta mánudag í maí og veitt almennt frí þann dag árið nítján hundruð áttatíu og þrjú var frídagur verslunarmanna gerður að frídegi og ákveðið að hann yrði fyrsti mánudagur í ágúst síðan þá hefur sú helgi sem dagurinn lendir við verið kölluð verslunarmannahelgi og verið ein mesta ferðahelgi landsmanna með því að færa það frí sem tengist fyrsta maí fjölgar möguleikum fólks á að nýta verkafólkshelgina til frítöku eða fjölskyldustunda auk þess sem það gefast meiri möguleikar á stærri og lengri viðburðum tengdum þessum alþjóðlega baráttudegi verkalýðsins frumvarpinu er jafnframt ætlað að tryggja að þegar lögboðnu frídagana jóladag annan í jólum nýársdag og sautjánda júní ber upp á helgi séu veittir almennir frídagar í stað þeirra næsta virkan dag á eftir beri bæði jóladag og öðrum í jólum upp á sömu helgi eru þá mánudagur og þriðjudagur þar á eftir frídagar lagt er til að lögin taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán og næsta ár verði þá hið fyrsta með þessu